Consolidarea pieței unice are nevoie de mobilitatea lucrătorilor și recunoașterea calificărilor profesionale, dezvoltarea comerțului electronic și dezvoltarea unei rețele europene a ghișeelor unice. În vederea recunoașterii calificărilor profesionale, susțin propunerea forumului de a avea un card profesional european, care ar facilita mobilitatea transnațională a lucrătorilor în cadrul Uniunii Europene și ar simplifica procedurile de recunoaștere a calificărilor profesionale. Partenerii sociali, în special sindicatele, joacă un rol important în protecția lucrătorilor detașați și în respectarea drepturilor acestora. Pentru dezvoltarea comerțului electronic, trebuie consolidată încrederea, atât a consumatorilor, cât și a întreprinderilor și, în special, a IMM urilor, în utilizarea mijloacelor electronice. Pentru dezvoltarea pieței interne digitale, așteptăm cu interes propunerile Comisiei privind recunoașterea mutuală a semnăturilor electronice și identitatea electronică. De asemenea, considerăm necesară actualizarea legislației europene privind protecția datelor cu caracter personal.